Ulterior, a apărut ideea unui superstat, unde puterea efectivă să fie exercitată de suprafuncționari, iar statele membre să devină un fel provincii care să se ocupe de asfaltul și de asfaltarea străzilor.

De curând, s a emis ideea Europei cu mai multe viteze. Îmi închipui că pe un postament vom avea o masă cu fotolii, mai jos niște bănci ca la cantină, iar în spate și niște locuri în picioare pentru cei care vor aplauda. La precedentul discurs privind starea Uniunii, președintele Comisiei ne a promis reformă. În primăvară, ne a prezentat cinci scenarii de viitor. De atunci, nimeni nu mai vorbește despre reformă, iar Europa cu mai multe viteze pare a fi scenariul bazat pe faptul împlinit. Am intrat pe linie dreaptă către finalul acestui mandat. Nu pentru prestigiul nostru, ci pentru soarta proiectului european, suntem datori să decidem transparent ce vrem să devenim. O cheie pentru supraviețuirea Uniunii nu este nici concentrarea puterii, nici segregarea pe criterii geografice. O Uniune prosperă trebuie să se bazeze pe responsabilizarea democratică a națiunilor pentru un viitor comun.